Ja, spoštovani predsedujoči, hvala za dano besedo. Kolegice, kolegi! zdaj namen ustanovitve parlamentarne komisije v zvezi z delovanjem DUTB-ja bo dobil dovolj široko podporo v državnem zboru, dejansko strinjanje vseh poslanskih skupin. Moje osebno mnenje je, da je pač pot pravilna, vprašanje pa je, ali je čas pravilen. Jaz sem pač mnenja, da bi bilo glede na vse povedano verjetno smiselno, da bi takšna preiskovalna komisija v zvezi z delovanjem DUTB-ja bila ustanovljena že tudi prej. Dejstvo je, da smo tudi v prejšnjem mandatu marsikateri, poslanci in poslanke opozarjali na, bi rekel, verjetno nepravilnosti, ki se dogajajo v družbi. Ne nazadnje pa tudi, rezultat Družbe za upravljanje terjatev bank je nakazoval, da je po vsej verjetnosti nekaj hudo narobe. dejstvo je, da je bila družba ustanovljena z dobrim namenom, njeno poslanstvo je bilo predvsem prenos slabih terjatev iz bank, ki se, se je ugotovilo, da te banke teh slabih terjatev niso sposobne uspešno upravljati. In namen bil te družbe, da s temi slabimi terjatvami upravlja in na drugi strani da se davkoplačevalcem, ki so že drugič v zgodovini Republike Slovenije sanirali bančni sistem, na neki način ta denar, ki je bil porabljen za sanacijo bančnega sistema, več kot pet milijard evrov, na neki način tudi povrne. Dejstvo je, vsaj moje osebno mnenje, da ko zdaj ugotavljamo za nazaj, da dejansko je bila družba v narekovajih, zlorabljena že od prvega dne delovanja. Že nekako od prvega dne delovanja te družbe smo lahko prebrali marsikateri zapis v medijih, ki ni bil v skladu z neko pozitivno, poslovno prakso, še več od tega. Že od samega začetka delovanja te družbe, smo lahko v medijih, prebrali marsikateri zapis o visokih svetovalnih pogodbah, o svetovalnih pogodbah, ki so bile dejansko sklenjene z zaposlenimi, z zaposlenimi, ki so v teh svetovalnih podjetjih imeli tudi svoje lastništvo. Drugi korak, ki je bil, da je bila velika senca dvoma o pravilnosti prenosa terjatev na, ne, Družbo za upravljanje terjatev bank in ne nazadnje, bi rekel, tudi o samih vrednostih teh terjatev bank. Že v prvem letu delovanja Družbe za upravljanje terjatev bank, smo bili lahko priča, da se je dejansko rezultat umetno ustvarjal, umetno ustvarjal pa z prevrednotenjem teh terjatev. Tukaj je prišlo, bi rekel, ne, do, bi rekel, deset tisoč evrov razlike, ampak, bi rekel, do, milijonskih, razlik v prevrednotenju. Dejstvo je, da slaba banka bi morala poslovati z dobičkom. Priča smo bili, da od leta dva tisoč trinajst pa do približno leta dva tisoč sedemnajst smo bili priča, da je Družba za upravljanje terjatev bank imela vedno negativen rezultat. Negativen rezultat pa je bil, bi rekel, večmilijonski. Dejansko je bilo tukaj noter, ker bi lahko prebrali, da se je izguba iz poslovanja, bi rekel, iz leta v leto kopičila, kapital te družbe se je topil, ne nazadnje pa so se, bi rekel, samo, povečevali, bi rekel, zaposleni v tej družbi. Ne nazadnje smo lahko brali, da so si zaposleni izplačevali, bi rekel, tudi ne vem kakšne dodatke še s samimi, plačami. Dejstvo je, da je verjetno po vsej verjetnosti ta, preiskovalna komisija nujno potrebna, prepričan sem, da ta preiskovalna komisija, bo imela, težavno delo, predvsem pa po eni strani pa mogoče tudi težavno delo, ne, kajti, če se bo ta komisija resno lotila dela, dela kot se je lotila tudi, kot Logarjeva komisija v preiskavi, bi rekel, zlorab v bančnem sistemu v prejšnjem mandatu, sem prepričan dejansko, da, bo lahko prišlo do nekega, uspešnega rezultata. Dejstvo je, daa je bila ta, inštitucija zlorabljena, dejstvo je, da je bil, v tej inštitucijah vedno, bi rekel, s strani, poslovodstva, vodstva te družbe aroganten odnos do, državnega zbora in poslank in poslancev. Precej odborov za finance, precej komisij za nadzor javnih financ, smo bili priča temu, da se vodstvo teh družb, samih, obravnav na, komisijah ali na odborih, sploh niso udeleževali. Na drugi strani pa na nekatera vprašanja niso želeli odgovarjati. Ne nazadnje je pri tem potrebno poudariti, da skupščina te družbe je bila pa vedno Vlada Republike Slovenije. Vemo, kdo je imel mandat od, bi rekel, ustanovitve, te družbe do danes in tukaj je precejšna odgovornost, da, bi rekel, te spremembe s strani poslovodstva, na katere je marsikdo, bi rekel, v samem parlamentu, v samem državnem zboru opozarjal, ne nazadnje, bi rekel, so pa na to opozarjali tudi, določeni, mediji. še en kot, jaz pričakujem, od komisije, da bo, po vzoru, bi rekel, komisije ugotavljanja, bančnih nepravilnosti pod vodstvom doktor Logarja v prejšnjem mandatu, bi rekel, na ta, to delo, bi rekel, nadaljevala in da bodo, bi rekel, tudi, bi rekel, zaključki, te komisije lahko, bi rekel, pozitivno, prispevali in da se, podobne, poslovne prakse, bi rekel, ne bodo nadaljevale tudi v prihodnosti. Dejstvo je, bi rekel, velika senca dvomov, pada na to inštitucijo. ne nazadnje smo bili priča, kako je ta, družba, bi rekel, arogantno metala, bi rekel, podjetje v stečaj, kljub temu da, bi rekel, podjetja za stečaj niso bila zrela, in sem prepričan, da zaradi marsikatere, bi rekel, poslovne odločitve, ki je bila narejena v preteklosti na Družbi za upravljanje terjatev bank, bo, bi rekel, ta družba morala plačati še marsikatero, bi rekel, kazen za to oziroma, bi rekel, tudi odškodninsko, odgovornost. Ne nazadnje, družbo smo davkoplačevalci morali dokapitalizirati v višini petdesetih milijonov zaradi, bi rekel, prenosa, dveh bank, Factor banke in Probanke, na to družbo tudi pri tej, bi rekel, transakciji, če se tako izrazim, smo opozarjali, vendar takratna vlada ni imela posluha. Dejstvo je, da, družba je bila ustanovljena z dobrim namenom, z dobrim poslanstvom, to pomeni prenos terjatev in pa povrnitev davkoplačevalskega denarja. namen te družbe je bil, bi rekel, tudi časovno omejen rok trajanja, to pomeni, da ta družba bi morala, bi rekel, te terjatve, edina naloga, ki je bila te družbe, te terjatve, ki so bile prenesene, bi rekel, poskušati po čim višjem znesku tudi odprodati. Vendar zadeva se je spremenila v času že vlade, Alenke Bratušek, pa potem vlade, Mira Cerarja v drugo smer, in sicer, da se je živlenjska doba te institucije povečala, da se je tej inštituciji, bi rekel, dodalo celo, da mora podjetje prestrukturirati, čeprav smo, bi rekel, potem sami opozarjali, da če želiš neko podjetje prestrukturirati, moraš za to imeti kader, na drugi strani pa tudi kapital. Ne enega ne drugega Družba za upravljanje terjatev bank ni imela. V tisti drugi fazi smo bili priča potem, bi rekel, tako imenovanih hišnih svetovalcev in da ne naštejem, bi rekel, še določene podrobnosti naprej. Jaz sem prepričan, da ta komisija bo imela pred seboj odgovorno delo, bi rekel, veliko dela, in, bi rekel, zato, vsem skupaj lahko, članom te komisije, ki bodo, zaželim zgolj to, da naj pač uspešno opravijo svoje delo, zaradi katerega je tudi ta komisija ustanovljena.